Voorzitter, het voorliggende verslag laat zien dat mensenrechten in veel landen nog steeds met voeten worden getreden.

Ik denk aan de bescherming van de rechten van het kind en van personen met een handicap.